Het geeft ons inzicht in wat er verbeterd kan worden.

Dat gebeurt nu niet optimaal en dan gebruik ik een mooi woord niet optimaal.

Het levert ons 500 miljoen euro op. Alleen, dit geld mag niet zomaar verdwijnen in de schatkisten van de lidstaten. Dit geld moet echt gebruikt worden, zowel door de Commissie, maar vooral door de lidstaten om de anti fraudemaatregelen in de lidstaten te versterken. Dat is echt een heel belangrijk iets.